virðulegi forseti við ræddum hér á fimmtudaginn dálítið um skólabrag og þingbrag og rætt var um það að það væri gott til þess eða það væri nauðsynlegt til þess að góður bragur væri í stofnunum að gott samstarf næðist um mál til þess að samstarf náist er staðan þannig að allir verða að leggja sitt til málanna ég legg til að við og það gerum við af fullri einurð stærstur hluti þeirra mála sem eru hér á þessari þrjátíu og tvö ja mála dagskrá hafa verið unnin í fullu samstarfi önnur eru að sjálfsögðu þannig að þau eru ekki í eins mikilli eða samstarfið hefur ekki verið eins náið um þau mál um þau mál náum við samkomulagi og röðum þeim upp en nýtum þá daga sem við höfum vel ég held að við verðum að horfast í augu við það að við verðum að funda fram á kvöld í kvöld